Tsaren doen al honderd jaar aan landje pik. Wat moet de Europese Raad volgende week doen?

Poetin en zijn oligarchen financieel droogleggen, onder andere door bevriezing van tegoeden. 3 De EU moet haar energiebeleid tótáál herzien.